Madame la Présidente, élue de Normandie, je voudrais attirer l'attention de la Commission et du Parlement sur les propositions de sites Natura 2000 en mer que le gouvernement français vient de transmettre aux autorités européennes.

Ce choix facilite l'implantation par Poweo d'un terminal méthanier à Antifer et contraint un projet de parc éolien offshore au large de Fécamp et ce, malgré l'adhésion à ce projet des élus locaux, de la population et même des pêcheurs. Une proposition soutenue par les acteurs locaux d'un zonage sur 6 milles sur tout le littoral et incluant Antifer est établie au plan scientifique et cohérente pour le territoire.

Et, à l'approche du sommet de Copenhague, l'Europe peut elle décemment entériner un choix qui favorise l'énergie gazière aux dépens du développement des énergies renouvelables?